Signor Presidente, oggi abbiamo votato una risoluzione sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. È un primo passo importante per la condivisione degli utili o della proprietà delle imprese da parte dei lavoratori, verso una crescita davvero inclusiva. Soprattutto in tempi di crisi la partecipazione dei dipendenti sviluppa senso di appartenenza all'impresa, motivazione, orgoglio, meritocrazia interna. Fondamentale l'apporto in termini di superamento del conflitto tra proprietà e lavoratori si rema tutti nella stessa direzione si condividono le responsabilità, le scelte, le strategie soprattutto, si possono evitare licenziamenti e delocalizzazioni si difende la continuità dell'impresa e si difende il lavoro. È importante quindi che la Commissione faccia il possibile per promuovere le forme di partecipazione dei dipendenti e per far sì che ogni Stato membro avvii questo importante percorso.